Spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Želim zastaviti poslansko vprašanje ministru za finance in pa ministrici za kmetijstvo in gozdarstvo, glede na to, da je danes ministrica za kmetijstvo in gospodarstvo odsotna, od nje pričakujem pisni odgovor. Zdaj spoštovani minister, tukaj ste prisoten, zdaj v zadnjem obdobju se je name obrnilo, bi rekel, kar nekaj, ljudi, in sicer v zvezi s katastrskim dohodkom, za vzdrževanje gozdnih cest, in sicer opozarjajo me, da je plačilo, delež katastrskega dogodka gozdnih zemljišč po novi zakonodaji bistveno višji, kot je bil po stari zakonodaji. Zdaj me zanima, kaj se lahko na tem področju naredi, kajti dejstvo je, da je Državni zbor Republike Slovenije, leta dva tisoč trinajst sprejel Zakon o davku na nepremičnine. Ta sprejeti zakon ne bi začel veljati prvega januarja dva tisoč štirinajst, vendar kot mi vemo, se je potem, ustavno sodišče, bi rekel, razveljavilo ta del in v izogib pravni praznini, ki je z razveljavitvijo zakona nastala, je Ustavno sodišče, Republike Slovenije med drugim dalo v uporabo tudi uredbo pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, in sicer do drugačne zakonske ureditve od obdavčitve nepremičnin. Uredba, ki je trenutno v uporabi, določa, da gre za uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in da je višina pristojbine štirinajst cela sedem odstotkov katastrskega dohodka gozdnih zemljišč. Zdaj več, ljudi, kot sem že na začetku omenil, ki jih morajo, bi rekel, te pristojbine plačevati, me je opozorilo, da se v zadnjem obdobju, bi rekel, po tej uporabi, bi rekel, ta strošek bistveno zvišuje in celo, bi rekel, neke napovedi so, da naj bi do leta dva tisoč dvajset prišlo do trikratnika plačil tistega, za kar se je zadeva plačevala recimo še v letu dva tisoč šestnajst. Zanima me vaš komentar in kaj se da v zvezi s tem narediti.